Doamnă președintă, fără îndoială că 316 autorități naționale și structuri interguvernamentale nu sunt obișnuite să coopereze și să schimbe eficient informațiile, pentru a și atinge scopul pentru care au fost create. Actuala formulă propusă de Comisie, prin care Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului și Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă cooperează cu nou creata Agenție Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă este o experiență prin care se încearcă o consolidare a cooperării, cu siguranță, cu dificultăți, în opinia mea, într o primă fază, întrucât agenția care va fi beneficiara acestor servicii din partea celor două agenții specializate, cu tradiție și eficiență în domeniul lor de interes,

Această Agenție Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă se va crea și va avea nevoie de expertize atrase, întrucât dificultățile de început și provocările la care este supusă nu îi vor permite să facă față singură. Schimbul de informații, posibilitatea unor rapoarte electronice sau monitorizarea navelor cu înaltă tehnologie, expertiza în combaterea pescuitului ilegal în protecția mediului marin vor fi eficiente și utile noii agenții create dar, cu siguranță, acolo unde este cazul, celelalte două agenții se vor implica și